Si queremos, de verdad, ser un continente sostenible y solidario, la energía que consumimos en Europa no puede tener efectos negativos en otros países sobre los derechos de sus campesinos y pueblos autóctonos, los derechos humanos, el entorno y los animales. Para ello, la Unión Europea debe eliminar de su mix energético los agrocombustibles. No queremos aceite de palma en los coches, pero tampoco queremos ningún combustible de primera generación que entre en competencia con la producción de alimentos para las personas.

Hacen falta criterios sociales de sostenibilidad para evitar acaparamientos de tierras y también criterios de sostenibilidad sobre biomasa forestal para evitar la deforestación en terceros países.